Hvala lepa. Zdaj, imam tukaj uradno evidenco. Na dan trideseti enajsti dva tisoč osemnajst je imelo v Republiki Sloveniji sto dvainsedemdeset tisoč triinsedemdeset tujcev veljavno dovoljenje za prebivanje, od tega sto štiriinštirideset tisoč štiristo sedem državljanov tretjih držav in sedemindvajset tisoč šeststo šestinšestdeset državljanov Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije. Po zadnjih podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v letu dva tisoč osemnajst izdanih skupno devetintrideset tisoč dvesto šestdeset delovnih dovoljenj in soglasij k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Pri tem pa pojasnjujem, da vsi državljani tretjih držav, ki prebijo, prebivajo v Republiki Sloveniji, za zaposlitev, samozaposlitev ali delo ne potrebujejo dovoljenja ali soglasja k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo. Delovno dovoljenje namreč za seboj povleče tudi vprašanje stalnega in začasnega prebivališča. Naj opozorim na dejstvo, da imamo pri nadzoru, ali so prijave na določenem naslovu dejanske oziroma v postopkih ugotavljanja prebivališča, problem, ki ne velja zgolj za tujce in ga je zagotovo treba presekati. Več bo treba narediti na področju pravih in kvalitetnih evidenc, tako da ne bodo zgolj številke, ki bodo še naprej omogočale zlorabe sistema, zlasti pri prejemnikih socialne pomoči. Tako da to zagotovo se tudi dogaja. Ni res, da se ne. Tujci, državljani tretjih držav, se pa v Sloveniji zaposlujejo izključno na prostih delovnih mestih, ki jih slovenska podjetja ne morejo zapolniti z ustrezno delovno silo, ker v slovenskem prostoru ni dovolj ljudi za ta dela oziroma ni zanimanja. V skladu s tem se tujci največ zaposlujejo kot vozniki v mednarodnem prometu, zidarji, varilci, elektroinštalaterji, kuharji, orodjarji, tesarji, strugarji in betonerji ter delavci za preprosta opravila, na primer kuharski pomočniki, delavci za preprosta dela v gradbeništvu, predelovalni industriji in tako naprej. Na dan trideseti enajsti je bilo veljavnih enajst tisoč šeststo dvaindevetdeset dovoljenj za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Dovoljenje za začasno prebivanje iz tega namena pa se izda samo upravičenim, upravičencem, določenim z Zakonom o tujcih. V evidencah se ne vodi podatek o sorodstvenih razmerjih tujcev, ki se jim izda dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Recimo primer Revoza je znan. Kjer imajo največ težav pri pridobivanju zaposlenih za delo v neposredni proizvodnji. Otroški dodatki. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve pojasnjuje, da je v letu dva tisoč osemnajst otroški dodatek prejemalo približno osemnajst tisoč šeststo otrok tujcev mesečno. Velika večina so otroci staršev državljanov držav iz ozemlja nekdanje Jugoslavije. Otroci morajo imeti prijavljeno začasno ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji in tukaj tudi dejansko prebivati. Skupno število upravičenih otrok do otroških dodatkov je približno tristo štiri tisoč, kar pomeni, da otroci tujcev predstavljajo šest cela en odstotek od skupnega števila upravičencev. To bi bilo na kratko to.